Oczywiście gratulacje należą się zwycięzcom, ale gratulacje należą się przede wszystkim społeczeństwu gruzińskiemu, które zdało egzamin z demokracji.

Pozostaje wyrazić nadzieję na kontynuację przez nowy rząd dotychczasowej polityki zagranicznej i tego prozachodniego kierunku, który objęła Gruzja kilka lat temu. My musimy oczywiście pilnować, aby wszystko było w porządku, aby demokracja funkcjonowała normalnie, aby prezydent, rząd, większość parlamentarna i opozycja współpracowali zgodnie dla dobra Gruzji.